Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecer, naturalmente, al señor Häfner el informe que hoy debatimos y que posteriormente votaremos. Si consultamos los manuales de democracia o los estudios especializados, encontraremos múltiples definiciones sobre qué es la democracia. Pero al principio del siglo XXI la democracia es, sobre todo, un régimen de opinión pública y un régimen de transparencia. Los gobernantes no solo son responsables ante los ciudadanos sino que también deben responder de lo que hacen ante los ciudadanos. Para que el Parlamento pueda cumplir sus funciones principales, que son legislar y controlar a los gobernantes, necesita información y necesita transparencia. Solo así el Parlamento cumple la función de representar a los ciudadanos. El acuerdo que hoy debatimos tiene tres puntos importantes que quiero subrayar aumenta la dignidad de los diputados, puesto que podemos acceder a esa información en las propias instalaciones del Parlamento amplía las categorías de diputados que pueden acceder a esa información, ya que lo pueden hacer los ponentes, los ponentes alternativos y los miembros de las comisiones interesadas y, por último, reduce el campo de la información clasificada para la cual el diputado necesita algún tipo de habilitación. Por tanto, es un paso adelante, es un paso positivo. Queda por desarrollar lo que acaba de señalarse cómo afrontamos de una manera más ordenada la información clasificada de la política exterior y de seguridad común